Politica de coeziune și sprijinul financiar european sunt absolut necesare și determinante pentru transformarea fostelor zone industriale. Astăzi, ele sunt zone în care nu sunt locuri de muncă, în care lumea trăiește prost, însă trebuie să devină zone prospere și cu locuri de muncă. Corupția, incoerența strategiilor, proasta guvernare locală ori națională sunt elemente definitorii ale sistemului anacronic din fostele regiuni monoindustriale. Un exemplu relevant este cel al vechilor zone miniere din România, care se află într o stare accentuată de degradare. În lipsa unor proiecte reale și de lungă durată acestea vor continua să vulnerabilizeze întreaga zonă.